Monsieur le Président, chers collègues, il faut revenir à la réalité. Toutes les études montrent que l'Europe dépendra toujours du gaz russe pour les vingt ou trente ans à venir, et ce n'est pas le gaz américain ou celui du Qatar qui changera quelque chose. Deuxième point, seuls les contrats à long terme permettent la sécurité énergétique des États. Ils sont les maillons de la chaîne de sécurité énergétique. En fragilisant les contrats à long terme, en fragilisant les États dans leur pouvoir de négociation, en mettant en avant le marché spot au profit de la spéculation, la Commission et ce Parlement n'assurent pas la sécurité énergétique de l'Europe mais son insécurité énergétique Il faut sortir de cette Europe.